Indonezia este cea mai mare țară musulmană a lumii și totodată o democrație consolidată. Din păcate, în ultimii ani, au avut loc, la fel ca în tot mai multe zone ale lumii, acte de violență împotriva minorităților religioase.

Rezoluția face trimitere la o serie de acte discriminatorii împotriva mai multor minorități, care induc tensiuni între diverse comunități, victime ale intoleranței religioase. S au raportat și cazuri extreme de aplicare a Shariei, acest lucru contravenind legislației indoneziene.